Stoga postoji značajan interes za Europsku uniju da osigura suradnju i visoki stupanj podudarnosti između zakona Europske unije i Švicarske, što je razlog zašto sam glasala za ovu rezoluciju.